Tout d'abord, certains d'entre vous ont parlé de la concurrence déloyale ou du manque d'études d'impact. Je vais vous donner deux chiffres la production de tomates dans l'Union européenne, c'est six millions de tonnes par an.

Pour le reste de l'année, cette quantité est répartie par mois.

fassent en sorte que le calcul de l'ensemble des transports s'effectue sur cette base.